Pani Przewodnicząca! Od wielu lat mówimy o tym, że Unia jest mało innowacyjna, że przegrywa globalną konkurencję nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale wręcz ze wzrastającymi gospodarkami. Całkowitym niepowodzeniem zakończyła się strategia lizbońska, która miała uczynić Unię Europejską najbardziej innowacyjną gospodarką świata.

2020. Największy sukces Unii Europejskiej programy zawarte w tym programie Horyzont 2020 po decyzji o cięciach budżetowych wskazany został jako pierwszy do ograniczenia finansowania. Nowa Komisja Europejska powinna skoncentrować swoje siły na stworzeniu stabilnych podstaw prawnych i finansowych dla wzmocnienia szczególnie innowacyjności naszej europejskiej gospodarki.